En relación con la primera pregunta, sobre Serbia, por supuesto que Serbia es seguramente el país más fuerte de los Balcanes Occidentales, al que hay que tener muy en cuenta siempre en cualquier política, en este caso de perspectiva europea, como es la política de la Unión Europea respecto de los Balcanes Occidentales De hecho, hay un acuerdo reciente, que usted conocerá, sobre liberalización de visados respecto de Serbia y, recientemente también, como consecuencia además del desbloqueo del acuerdo interino de asociación con Serbia, ha habido

Nosotros estamos a favor de que, siempre que suceda eso, se aplique la regulación comunitaria, se estudie por parte de la Comisión, se emita un dictamen técnico y se decida en su momento si realmente es posible iniciar una negociación de acceso por el cumplimiento de los llamados requisitos de Copenhague. Así que, desde luego, Serbia es un país que tiene un peso evidente en la zona y que, a nuestro juicio, tiene una perspectiva europea. La mayoría en este momento unanimidad del Consejo ha estado a favor de desbloquear el acuerdo interino, que se ha puesto ya en vigor, de asociación con Serbia. En relación con Kosovo, me pregunta usted por una cuestión, señor diputado, que tiene que ver con la política interna, con decisiones internas del Gobierno español. Sabe que, en este caso estoy aquí representando al Consejo, no a un país determinado, sino al Consejo y, por tanto, en este caso, con independencia de que tuviera aquí un dato concreto, que difícilmente lo puedo tener respecto de esta cifra a la que usted alude, me parece que no procede que, en este caso, hable en nombre de un país, porque estoy hablando en nombre del Consejo de la Unión, un órgano de la Unión que representa a veintisiete países.